Herr Präsident! Zunächst mein Dank allen Schattenberichterstattern für die wirklich sehr gute und intensive Zusammenarbeit von Anfang an.

Mein Dank gilt aber auch der Kommission und der zyprischen und irischen Ratspräsidentschaft. Wir haben alle viel gearbeitet, wir haben hart diskutiert und hart gerungen. Es war wirklich nicht immer ganz einfach, aber letztendlich sind für uns alle die Kompromisse sehr gut tragbar. Worum geht es im Programm?

Es unterstützt die Entwicklung und die Koordinierung der EU Politik in den Bereichen Beschäftigung, Sozialschutz und soziale Eingliederung sowie Arbeitsbedingungen. Das zweite Teilprogramm EURES Die Aufgabe des EURES Netzwerks ist es, Information, Beratung und Vermittlung für mobile Arbeitskräfte, aber auch für Arbeitgeber sowie generell für Bürgerinnen und Bürger anzubieten, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit innerhalb des Binnenmarkts Gebrauch machen möchten. Das dritte Programm MIKROFINANZIERUNG ermöglicht die Vergabe von Mikrokrediten an besonders gefährdete Gruppen zur Schaffung von Kleinstunternehmen oder auch zur Unterstützung bereits bestehender Kleinunternehmen. Jetzt werden auch soziale Unternehmen Mikrokredite erhalten können. Die Ausgangsposition war so, dass wir uns alle gefragt haben Was will die Kommission, indem sie drei eigenständige, sehr unterschiedliche Programme zusammenlegt?

Und auch der gemeinsame Rahmen für diese Programme existierte nicht. Jetzt haben wir ein Programm mit einem neuen Titel, nämlich Programm für Beschäftigung und soziale Innovation. Das Programm ist auf Armutsbekämpfung, soziale Eingliederung und qualitative Beschäftigung ausgerichtet. Es gibt eine klare Festlegung von Förderprioritäten innerhalb der drei Unterprogramme und außerdem wurde eine verbindliche Prozentzuordnung der Mittel festgelegt, z.

Besonders die zukünftige Finanzierung der EURES Grenzpartnerschaften war strittig. So wollte die Kommission die Beratungsstellen für mobile Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Grenzregionen zukünftig nur noch über den Europäischen Sozialfonds finanzieren. Aus unserer Sicht wäre das ein Fehler gewesen und hätte auch die Existenz der zukünftigen Grenzpartnerschaften der Beratung hier sehr schwierig gemacht und manche bestehende gute Projekte auch

Es ist uns gelungen, die Grenzpartnerschaften werden weiter über das EURES Programm gesichert, und gerade auch die Beratung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit wirklich sehr unterschiedlichen bilateralen Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten ist bitter notwendig. Das Parlament hat dem Unterprogramm nun einen gemeinsamen Rahmen gegeben. Es wird nun jährliche Arbeitspläne für alle Unterprogramme geben, nicht nur für PROGRESS wie ursprünglich von der Kommission vorgeschlagen. Wenn die Kommission politische Prioritäten verändern möchte, dann nur mit vorheriger Konsultation des Parlaments. Auch die Sozialpartner und die NGO haben im gefundenen Kompromiss eine gestärkte Rolle sicher nicht ganz so stark, wie ich es mir gewünscht hätte, aber doch eine stärkere als vorher. Was haben wir nicht erreicht? Der Beschäftigungsausschuss hat im Konsens aller Fraktionen ein viertes Unterprogramm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gefordert. Es sollte mit zusätzlichen Mitteln durch den Rat ausgestattet werden. Es ging darum, Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit EU weit, EU übergreifend zu finanzieren. Leider hat der Rat hier wieder einmal bewiesen. Es sind leere Worte. Wir hatten hier die Chance, einen Platz zu finden, von dem aus wir dies europaweit koordinieren können.